Señora Presidenta, no olvidemos que partimos de un fracaso.

En nuestras relaciones comerciales con el Gran Sur nunca priman los derechos humanos, a pesar de que están sobre el papel.

Las políticas de austeridad que se aplican desde aquí han acentuado la desigualdad y han aumentado la pobreza.

Cuando estemos en Nueva York, no nos limitemos a darnos golpes en el pecho. Los nuevos objetivos del milenio son también para nosotros. Deben ser un marco vinculante que guíe todas nuestras políticas, hacia dentro y hacia fuera. Por eso espero que las palabras del Consejo y de la Comisión no sean papel mojado.